Netradičné zdroje majú totiž v porovnaní s tradičnými náleziskami nižšiu koncentráciu suroviny. Popri uhoľnom metáne či plyne ukrytom v nízko priepustných horninách alebo plynných hydrátoch sa ako najperspektívnejší zdroj javí bridlicový plyn.

Mali by sa nachádzať najmä v Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, vo Švédsku a vo Veľkej Británii.